Como reconoce el documento de trabajo de la Comisión sobre igualdad de género, la Comisión y el Servicio Europeo de Acción Exterior pueden y deben hacer más para situar los derechos de las niñas y las mujeres en el centro de las acciones externas de la Unión y conseguir así mejorar sus vidas. En el informe preliminar del documento que estamos debatiendo, identificamos diferentes puntos de mejora, como, por ejemplo, la escasa comprensión del concepto de integración de perspectiva de género y la necesidad de una formación específica sobre esta perspectiva el hecho de que las prioridades relacionadas con la salud y los derechos sexuales y reproductivos queden relegadas sistemáticamente en términos de financiación y de programas la situación de las mujeres en las zonas de conflicto la falta de informes cualitativos o la falta de financiación. Nos complace haber introducido estas mejoras en el texto final y agradezco a los otros ponentes haberlo hecho posible. Pero sí que tengo que lamentar que, a pesar de un amplio consenso en la Comisión FEMM, y a pesar de largas negociaciones sobre este informe, el Partido Popular Europeo no apoye la Resolución —de la cual, de hecho, debería ser coautor—, ya que, en su opinión, contiene lenguaje problemático en materia de derechos sexuales y reproductivos. Lamento ver, una vez más, que los cuerpos de las mujeres y las niñas siguen siendo un campo de batalla ideológico.